Wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy starać się inwestować środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a również Unii Europejskiej, w krajach, z których ci ludzie wyjeżdżają, uciekają. Myślę, że im większe inwestycje i poprawianie poziomu życia ludności poza Europą, tym mniej tego typu tragedii na starym kontynencie, naszym kontynencie.